W kontekście dzisiejszej debaty chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się dziennikarze w Turcji. Nie chodzi mi tu tylko o te aktualne zamieszki, ale o zwykłą wolność słowa i prawa obywateli do informacji. Jednak nie możemy uciekać od analizy tych zamieszek i powinniśmy zwrócić uwagę na to, że tureckie korporacje medialne nie są zdolne do niezależnego przekazu informacji. Podczas gdy w centrum miasta policja brutalnie tłumiła demonstracje, również przed siedzibami stacji telewizyjnych, prawie wszystkie kanały telewizyjne nadawały filmy dokumentalne czy programy, które nie miały nic wspólnego z aktualną sytuacją w mieście.

obserwacji procesów dziennikarzy w Turcji na co dzień zajmuję się procesami dziennikarzy, którzy są aresztowani z powodu poruszania w swojej pracy niewygodnych dla władz w Ankarze tematów.

Cały czas nie dysponujemy dokładnymi danymi dotyczącymi liczby dziennikarzy zatrzymanych oraz liczby spraw aktualnie wytoczonych przeciwko dziennikarzom. Niektóre źródła mówią o tym, że Turcja ma obecnie najwyższą liczbę więzionych dziennikarzy na świecie przed Iranem i Chinami. Oczywiście aresztowania nie mogą stać na drodze do rzetelnego przekazu informacji, w końcu wartość wolności słowa i wolności prasy stanowią podstawę, bez której demokracja nie może istnieć.